Herr Präsident, Frau Kommissarin! Sie sind jetzt von der Luft zur Bahn gekommen, das ist unser zweites Thema heute Abend. Ich muss sagen, es ist häufig so in der Politik, dass man schöne Worte hat, aber dass die Taten dann zu wünschen übrig lassen.

Einiges haben wir schon erreicht, und einiges ist noch gar nicht erreicht.

Es ist bis jetzt so, dass der Wettbewerb im Eisenbahnmarkt sehr unterschiedlich stattgefunden hat.

In Deutschland hat es in diesem Fall mit unserer Bahn sogar ganz gut funktioniert, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass das das Optimale ist. Wir brauchen wirklich eine Möglichkeit, unabhängig die Trassen verteilen zu können, damit es vernünftig läuft und der Wettbewerb wirklich stattfinden kann.

Alle anderen haben ihre Schularbeiten nicht gemacht und sind ganz offensichtlich gut damit gefahren, weil wir sie nicht ermahnt haben.

Es ist auch wichtig, den Mitgliedstaaten klar zu machen, dass doch alle davon profitieren. Alle wollen im Prinzip die Öffnung des Eisenbahnmarkts für den Wettbewerb, alle sagen das. Aber wenn dann die Taten folgen sollen, dann bleibt es im Ungefähren. Wir müssen durchaus vorankommen, was die Finanzen angeht.

Und unsere Aufgabe könnte es sein, grenzüberschreitende Projekte zu fördern, und wir müssen natürlich an die Mitgliedstaaten appellieren, mehr zu tun. Wir wissen im Moment, dass es überall schwierig ist, aber Europa braucht das.